Teraz Unia powinna zrobić krok naprzód. Być może pan przewodniczący Juncker powinien wygłosić podobne przemówienie jak pani premier. Zresztą my w Polsce ostatnio martwimy się bardziej o prawa naszych pracowników we Francji niż prawa Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii.